Resolucijo, ki govori o napredku Srbije, sem z velikim veseljem podprl. Govori o velikih prizadevanjih srbske vlade, da tako z reformnim programom, z boljšimi odnosi v regiji, kakor tudi z ostalimi...

Prepričan sem, da si prebivalci področja Srbije zaslužijo, da je Evropa do njih solidarna in da čim prej razvijejo državo do takšne stopnje, da bo sposobna za vstop v Evropsko unijo. Prizadevanja sedanje vlade in tudi velika zagnanost srbskega naroda, da stopi na proevropsko pot, je potrebno nadgraditi s to evropsko solidarnostjo in tudi s predpristopnimi pomočmi in z ostalimi instrumenti čim prej pripraviti Srbijo na vstop v EU. Želim jim veliko uspeha na tej poti.